Signora Presidente, onorevoli colleghi, sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ho votato a favore, perché ritengo che sia uno strumento essenziale per colmare il deficit di protezione effettiva che in molti casi caratterizza coloro i quali invece avrebbero bisogno di queste misure di protezione, persone vulnerabili e persone fragili in un sistema che qualche volta non consente quella garanzia effettiva di diritti fondamentali come l'accesso gratuito in particolare nelle controversie transfrontaliere dove è fondamentale invece avere la possibilità, soprattutto per le categorie meno abbienti, di poter avere la protezione che occorre. Si tratta di un'effettiva garanzia che riguarda giovani, donne, minori. È vero che soltanto in gennaio questo strumento avrà un'effettiva efficacia, ma siamo convinti che la strada intrapresa sia quella corretta per poter garantire, soprattutto in questo momento,